Gospod predsednik za besedo. Spoštovana gospa poslanka, dne sedemnajstega septembra dva tisoč osemnajst je Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje, občan telefonično obvestil policijo, da so v bunkerju nad stanovanjsko hišo v Obrežju v občini Radeče naleteli na truplo, ki je tam že več deset let. Ugotovljeno je bilo, da gre za evidentirano lokacijo domnevno prikritega grobišča številka petsto dvaindvajset, imenovano Obrežje Grobišče Bunker, ki je bilo vpisano v evidenco junija dva tisoč sedem. Petega junija dva tisoč sedem je Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč opravila terenski ogled Grobišča Bunker. Ob strokovnem izkopu in antropološki analizi človeških kostnih ostankov iz evidentiranega grobišča Obrežje Radeče je bilo ugotovljeno, da je v da se je v grobišču nahajalo sto osemindvajset kostnih ostankov, ki pripadajo najmanj petim odraslim moškim. Doživeta starost, to je starost ob smrti, za dve osebi se giblje okrog dvajset let, mlajša oseba od teh dveh je bila stara med osemnajst in triindvajset let, starejša pa med dvajset in štiriindvajset let. Doživeta starost naslednjih dveh moških je okrog trideset let, mlajša od dveh oseb med sedemindvajset in dvaintrideset let, starejša oseba pa od trideset do petintrideset let. Doživeta starost pete osebe je bila okrog štirideset let. Otroških kosti v grobišču ni bilo najti. Opravljena je bila identifikacija na podlagi najdenih predmetov. Vse najdene kose oziroma dele obutve in oblačil lahko zanesljivo opredelimo kot predmete vojaškega značaja oziroma kot ostanke vojaških uniform in opreme. Na predmetih ni bilo zaslediti znakov in simbolov, ki bi pomagali opredeliti, katerim vojaškim formacijam so pripadale osebe. Kot sem že omenil, gre za prikrito grobišče žrtev izvensodnih pobojev. Grobišče je že vneseno videnco prikritih grobišč pod številko petsto dvaindvajset, ki jo vodi Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Policija je opravila ogled kraja, kjer je bilo ugotovljeno, da so osebe pri odpiranju bunkerja uporabljale kopač, kateri so odstranili zemljo pred bunkerjem, in predrla betonsko ploščo. Po vseh ugotovitvah sta bile dne sedemnajstega devetega dva tisoč osemnajst obveščeni dežurni dežurna preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča v Celju in okrožna državna tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva Celje. Dne osemnajstega devetega dva tisoč osemnajst je policija o ugotovitvah obvestila okrožno državno tožilstvo, sedaj pa nadaljuje s preiskavo sume storitve kaznivega dejanja oviranje pogreba in skrunitev groba po tristodvanajstem členu Kazenskega zakonika. Posmrtni ostanki bodo tako kot v vseh ostalih primerih preneseni v grobnico. Mesto grobišča je bilo sanirano, povrnjeno v prvotno stanje in opravljena oziroma ograditev grobišča. Naša civilizacijska dolžnost je, da žrtvam izkažemo pieteto in najvišjo stopnjo človeškega dostojanstva.